Europa ma już dość konfliktów, żeby konfliktować się z kolejnym państwem, które chce prowadzić własną politykę kulturalną. Jeśli Izba sobie życzy możemy na ten temat dyskutować, natomiast podejmowanie rezolucji, prowokowanie konfliktów przeciwko kolejnemu państwu jest tak naprawdę tylko pogłębianiem kryzysu, w którym Europa się znajduje. Wielu z nas kieruje się solidarnością wobec Węgier, ale niezależnie od tego, co o tym myślimy, nie powinniśmy mnożyć konfliktów w Europie.